L'un isole, l'autre est régressif, comme le prouvent les innombrables violences dont les femmes européennes sont victimes. Parlons de changement. Qu'a changé, pour les femmes, l'élection d'une femme à la tête de la Commission? Les promesses sont elles mieux